Signor Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, se io dovessi fare un sul suo discorso, scriverei autorevole, ambizioso, appassionato, concreto. Lei non ha deluso le attese positive e devo dire che le sue posizioni trovano una felice sintonia nelle posizioni da sempre avute dal Gruppo dei Socialisti e dei Democratici. Perché sì, in questi anni di dura crisi economica e sociale noi socialisti e democratici ci siamo battuti, e continueremo a farlo, per un'Europa più equa, per un'Europa più democratica, per un'Europa capace di garantire a ciascuna persona un lavoro e un salario

Un'Europa che non abbandoni i governi a se stessi quando si tratta di gestire i flussi migratori, un'Europa capace di far sognare i giovani. E lei oggi ha delineato quel sogno di pietra, quel futuro migliore che l'Europa deve ai giovani e ai cittadini, i cittadini che hanno detto nelle ultime elezioni O l'Europa cambia, o l'Europa muore. E un primo passo di cambiamento lo abbiamo realizzato sul piano della designazione del Presidente della Commissione europea, prendendo atto del voto dei cittadini un grande passo di svolta democratica.

Parlano le cifre, della disoccupazione, dell'emarginazione, della condizione in cui versa il ceto medio, che oggi è spappolato, è indebolito, è impoverito. Abbiamo da dare delle risposte su questo tema che è il tema prioritario, perché non esiste libertà se non c'è la libertà dal bisogno. E questa è una condizione prioritaria che noi poniamo.

Ma non possiamo nemmeno accettare che si sfasci la società, la umanità che noi rappresentiamo, le persone in carne ed ossa, non i numeri.

Ciò significa usare tutta la flessibilità prevista dal patto. Non vogliamo cambiare, almeno per il momento, un punto di equilibrio quel patto si chiamava di crescita e di stabilità ma è stato solo di stabilità e di austerità, aggiungo io, e non è stato di crescita. E quindi noi siamo fedeli alle intese che gli altri non si tirino indietro, assumendo posizioni francamente da noi inaccettabili. E sull'immigrazione abbiamo bisogno di praticare la parola solidarietà, che non può essere uno slogan, dev'essere praticata. Solidarietà verso chi ci chiede di aprire le nostre porte, solidarietà nei confronti dei governi e dei Paesi che subiscono una più forte pressione migratoria.

L'Europa nasce come il condimento della solidarietà ma poi smarrisce e dimentica il significato concreto della solidarietà. Il Presidente Renzi ha detto delle parole chiare sia sul tema della flessibilità del patto e della necessità della crescita, sia sul tema della gestione europea dei flussi migratori. Il Presidente Renzi ha parlato di Mediterraneo, questo mare insanguinato, e ha ricordato che il Mediterraneo non è soltanto il mare dello scontro interreligioso, delle carrette della morte è anche il mare di una grande civiltà millenaria, che ha fondato la democrazia. Eppure una politica piccola piccola si è permessa qualche anno fa di dire Ma che succede se la Grecia esce dall'Euro o dall'Unione europea? Non succede quasi niente, dimenticando che l'Europa senza la Grecia sarebbe come un bambino senza il suo certificato di nascita. Ecco, l'Europa ha bisogno di recuperare grandezza e la politica ha bisogno di recuperare grandezza, ha bisogno di recuperare leader veri, non di cartapesta, come leader vero è il Presidente del Consiglio dei ministri italiano.